Voilà les quatre choses qu'il faut faire, parce que nulle part dans le monde, chers collègues, il n'existe une monnaie qui n'est pas soutenue par un gouvernement, par une stratégie économique et par un marché obligataire. Cela n'existe nulle part dans le monde. Et que nous dit on aujourd'hui ici, dans cette enceinte? On nous dit Oui, c'est bien cette idée, mais il faut attendre encore un petit peu. Il faut attendre quoi?

Il n'y a pas de contradiction entre les deux, il faut les deux, comme c'est le cas encore une fois partout dans le monde.

pour la Commission de déposer le plus vite possible un paquet beaucoup plus important, courageux, global et cohérent sur cette approche là, et comportant ces quatre éléments là. S'agissant du pacte de stabilité avec de vrais mécanismes de sanction, le Parlement peut faire son travail, puisque le paquet est ici et on va revenir aux propositions initiales de la Commission.